Todo un universo en materia de seguridad resumido en un minuto. Esto demuestra la baja calidad de nuestro sistema parlamentario tres informes, dos comisarios.

Son determinantes para mejorar la seguridad de los europeos, son necesarios para utilizar adecuadamente la revisión del sistema y así se facilitará, comisario King, su empeño —que comparto— de la interoperabilidad en el ámbito del año